Voorzitter, deze Europese Commissie deugt niet omdat ze de burgers blootstelt aan de terreur van de islam en van honderdduizenden migranten uit islamitische landen die onze cultuur verachten.

Omdat ze de economieën van Zuid Europa de nek omdraait, miljoenen mensen in de werkloosheid stort en daarbij de burgers van Noord Europa laat opdraaien voor de kosten.